Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je suis très heureuse de présenter ce soir ces deux rapports que je vais évoquer de manière conjointe sur les accords passés entre l'Union et la Géorgie, le premier sur la facilitation des visas et le second sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Pour mémoire, le premier accord sur les obligations en matière de réadmission prévoit la réciprocité totale s'appliquant aux ressortissants nationaux et aux ressortissants des pays tiers. Il fixe bien sûr les modalités de réadmission demandes de réadmission, informations, documents fournis, preuves, moyens de preuve, délais, modalités de transfert, de transport, de transit, etc., à l'inverse de l'accord de réadmission Union européenne Pakistan dont vous vous souvenez peut être auquel je m'étais fermement opposée il y a quelques mois ici, je voudrais dire mon accord total par rapport à celui ci, dans la mesure où il respecte bien sûr les droits de l'homme et où il devrait pouvoir être garanti dans le cadre de son application, la Géorgie étant signataire de la convention de Genève sur les réfugiés et

Ce sont deux pré requis qui sont essentiels à mes yeux pour l'approbation d'un tel accord. Le deuxième accord qui vise la facilitation de la délivrance des visas doit permettre aux citoyens géorgiens, en particulier ceux qui voyagent étudiants, journalistes, etc. d'obtenir plus facilement des visas de court séjour pour se rendre dans l'Union européenne et donc de simplifier largement toutes les exigences relatives aux pièces qui sont demandées à l'appui de ce type de demande. Je voudrais vous rappeler aussi que, bien entendu, ces deux accords vont de pair car, selon l'approche commune, en principe un accord visant à faciliter la délivrance des visas ne peut être conclu que s'il existe un accord de réadmission. Il y a donc deux points importants à soulever. Il s'agit d'une étape essentielle dans l'approfondissement des relations entre l'Union et la Géorgie, laquelle a démontré ces dernières années une volonté très claire de rapprochement avec nous.

Ces accords présentent aussi, bien entendu, un intérêt sur le plan régional. Ils contribueront aux efforts déployés par l'Union pour renforcer la coopération avec d'autres pays également de la région du Caucase Sud.

Mais je voudrais, pour conclure, rappeler, Madame la Commissaire que, si nos collaborations sont d'excellente qualité, il y a quelques mois, lors des discussions sur l'accord de réadmission avec le Pakistan, vous aviez déclaré solennellement que vous vous engageriez à produire une évaluation des accords de réadmission en cours, ainsi qu'un rapport régulier au Parlement européen sur ces accords, qu'ils soient déjà conclus ou qu'ils soient en cours de négociation.

Je pense que c'est une nécessité pour que nous avancions ensemble, efficacement, en fonction de nos valeurs.